C'est tout à fait regrettable pour nous mêmes, et c'est tout à fait regrettable et désolant comme spectacle pour nos concitoyens.